Gospa predsednica, naslavljanje tako pomembne problematike, kot je reševanje beguncev in migrantov v Mediteranu, je izrednega pomena. Še bolj pomembno pa je, da ne ostanemo pri besedah, ampak naredimo konkretne korake v smeri reševanja problematike. In predlog te resolucije počne točno to. Unija potrebuje bolj koordiniran pristop reševanja in izkrcavanja beguncev in migrantov ter pravičen in trajnosten mehanizem razporejanja rešenih. Dejstvo, da je med letoma 2014 in 18 v Mediteranu umrlo več kot

Zavedam se, da se pri tem vprašanju pogosto pojavlja vprašanje varnosti, ampak pomembno se je hkrati zavedati tudi vprašanja solidarnosti. To mora iti z roko v roki. Prepričana sem, da lahko države članice s skupnimi močmi pomagamo tistim, ki v Evropi iščejo varno zavetje in imajo pravico do tega hkrati pa zagotavljamo in ohranjamo varnost vseh prebivalcev.